Spoštovani predsednik vlade, spoštovane ministrice, ministri, kolegice in kolegi! V Sloveniji smo prvo elektrarno na Dravi zgradili pred sto leti. Posavju, od koder prihajam, je žal šele proti koncu dvajsetega stoletja prišlo do gradnje prve elektrarne na spodnji Savi pri Vrhovem. Nato so po sprejetju Zakona spodnji Savi leta dva tisoč sledile še hidroelektrarne Boštanj, Blanca, Krško in Brežice. V družbi HES so bile že lani v polnem teku priprave na gradnjo HE Mokrice, ki je zadnja v načrtovani verigi. Ta poleg električne energije vsej državi prinaša ljudem okoli Save tudi več varnosti pred poplavami, prispeva k izboljšanju infrastrukture, razvoju kmetijstva, turizma in gospodarstva na sploh, vendar je tik pred začetkom gradnje, majhna, nevladna organizacija šestimi člani, Društvo za opazovanje rib, s pritožbo na upravno sodišče kot stranski udeleženec v postopku, praktično zaustavila projekt , vreden skoraj dvesto milijonov evrov. Po eni strani smo polni besed v zvezi z obnovitvenimi viri električne energije in boju proti podnebnim spremembam, po drugi pa dopuščamo, da nam majhne skupine iz ne jasnih razlogov pod krinko varstva narave, ustavljajo razvojno in okoljsko pomembne projekte. Očitno je država naredila napako, ko je vsaki skupini, ki ima status delovanja v javnem interesu, omogočila, da sodeluje v postopkih tako, da v resnici deluje proti splošnem interesu. Zato v imenu Slovenske nacionalne stranke sprašujem, kako dolgo bodo okoljske in druge nevladne skupine lahko ustavljale investicije državnega pomena, ne da bi pri tem upoštevale širše nacionalne interese. Kaj in kdaj boste storili, da se taki primeri, kot je HE Mokrice, ne bodo ponavljali?